La Commission a des compétences en matière de vérification des mesures, des décisions prises par les États membres en ce qui concerne l'application du droit européen.